Mögen all jene Menschen, die jetzt trauern, auch ausreichend Kraft und Stärke besitzen, durch diese schweren Stunden hindurchzugehen.

Es geht um die Frage des möglichen Ausstiegs Griechenlands aus der Währungsunion, es geht um unseren Wohlstand, und es geht um Kaufkraftstabilität und die Frage, wie Europa sich weiter entwickelt. Und die Mehrheit dieses Hauses lehnt es ab, dass die europäische Volksvertretung darüber debattieren kann. Ich kann nur sagen Schämen Sie sich, meine Damen und Herren, dass Sie vonseiten der Sozialdemokraten und Christdemokraten hier eine Debatte verhindern!